frú forseti sú fullyrðing að alþýðusamband íslands hafi barist gegn því að skuldir heimilanna hafi verið léttar er ósköp einfaldlega röng nei en það sem alþýðusambandið hefur aftur á móti gert er það að reyna að verja sig gegn tillögum eins og þeim sem hér var gerð grein fyrir áðan sem fela það í sér að taka ellilífeyrissparnað almenns launafólks og nota þann sparnað í all öðrum tilgangi heldur en til hans er efnt það er að veita honum til almennrar skuldaleiðréttingar það er ekki hlutverk lífeyrissjóðanna og á ekki að vera hlutverk lífeyrissjóðanna en er lýsandi dæmi um það hvers vegna á ekki að hleypa stjórnmálamönnum með þeim hætti sem menn eru að gera skóna að inn í stjórnir þeirra menn hafa líka rætt um það hér hvort það séu óeðlileg tengsl milli einstakra fjárfestinga og milli stjórnarmanna ég held að það væri betra að þingmenn mundu þá lesa skýrsluna sjálfa því það kemur þar mjög vel fram að slíkt hafi ekki verið í þeirri skoðun ég ætla ekki að útiloka að það geti verið nauðsynlegt að skoða það betur og það hefur verið nefnt meðal annars að það geti verið nauðsynlegt að skoða ýmsa þætti í þessum málum eins og tengsl á milli þess þegar sá sem er að selja þér einhverja pappíra séu jafnframt að bjóða þér í einhverjar ferðir auðvitað getur verið að það þurfi að skoða fjöldamargra aðra þætti þessi skýrsla er ekki beint að taka á því hún gerir grein fyrir því að það sé búið að kippa þessu í liðinn til framtíðar og setja mjög stífar og ákveðnar reglur í því efni ég er ekki að útiloka það að það sé ekki ýmislegt annað sem vel þurfi að skoða